Wenn ich sehe, dass es bei den AFET Instrumenten 32 Milliarden Euro sind der Kollege Berman wird das gleich noch darstellen bei DCI 19,6 Milliarden Euro, dann zeigt das, dass die Europäische Union zur Sicherung von Entwicklung, Frieden und Freiheit in dieser Welt trotz aller Kürzungen und aller Mängel sehr viel tut. Das sollte man auch öffentlich öfters zum Ausdruck bringen, weil sich keiner dessen bewusst ist. Ich möchte mich für die Zusammenarbeit bedanken, wenn sie auch manchmal hakte und wir auch überlegen müssen, ob bei zukünftigen Verhandlungen nicht auf der Seite von Rat und Kommission auch mehr Politik vertreten ist, um auf Augenhöhe zu verhandeln und politische Entscheidungen treffen zu können. Aber dennoch haben alle Beteiligten hier das Wesentliche getan bei unseren Verhandlungsterminen zu den einzelnen Berichten, die hier noch dargestellt werden.

Es ist uns nicht gelungen, die delegierten Rechtsakte als solche durchzusetzen. Dies gestehe ich als eine wirkliche Niederlage ein. Allerdings haben wir erreicht, dass die sogenannten amending delegated acts da sind, wodurch größerer Spielraum hineingekommen ist, um insbesondere beim Programmierungsprozess voranzukommen.

Ich habe das deswegen für richtig gehalten, wir haben das für wichtig gehalten, weil es nicht hinnehmbar ist, dass das Parlament einmal für sieben Jahre entscheidet und dann draußen ist, wenn es um gesetzgeberische Maßnahmen und weitgehende Maßnahmen geht. Das hätte bedeutet, dass beispielsweise das nächste Parlament in der gesamten Wahlperiode in dieser Frage nichts mehr zu sagen hat, sondern erst das übernächste Parlament. Dies ist ein Zustand, der in keinem Nationalstaat akzeptabel wäre, der nicht hinnehmbar wäre. Das ist manchen in den Verwaltungen der Mitgliedstaaten wie auch der Kommission nicht bewusst oder wohl bewusst geworden. Denn das ist ja immer bei diesen Fragen so Das eigentlich störende Element in Außen Sicherheits und Entwicklungspolitik sind Parlamentarier, die dumme Fragen stellen und sonst von nichts etwas verstehen. Deswegen kann man die hohe Verantwortlichkeit der Exekutive natürlich nicht schädigen durch solche Parlamentarier. Aber ich kann Ihnen versichern Wir haben einen Schritt erreicht, und es wird nicht unser letzter Schritt in dieser Frage sein.

Aber wie gesagt Wir sind einen Schritt weitergekommen. Sie können Ihren guten Willen dadurch zeigen, dass der sogenannte strategische Dialog zwischen Parlament und Kommission nicht zu einer Jux Veranstaltung wird, sondern einen ernsthaften Einfluss hat, Herr Rudischhauser, und dass wir aus diesem Grunde heraus klar machen müssen, dass in dieser Frage wirklich parlamentarische Mitwirkung und auch Entscheidung da ist. Das Parlament will kein Mikromanagement. Aber das Parlament möchte bei den großen Entscheidungen dabei sein, und nur wir können der ganzen Sache eine Legitimation geben.

Ich freue mich deswegen darauf, testen zu können, in welcher Weise die Kommission ehrlich an der Implementierung dieser Vereinbarung mitwirkt.